frú forseti ég þakka háttvirtum þingmanni þetta andsvar ég held að það sé margt sem sameinar okkur frekar en sundrar í þessari umræðu þegar við erum að tala um breytt vinnubrögð á vettvangi þingsins en það þarf líka að breyta

við akkúrat komin að þessari hugsun sem eru þessi foringjastjórnmál af því að vinstri grænir eru ákveðinn hluti þeirra vildu ekki þóknast hæstvirtur forsætisráðherra þá er þeim líkt við ketti þetta er umræða sem er ekki þingmönnum bjóðandi við erum akkúrat að upplifa það þessi foringjastjórnmál hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra það er ekkert óeðlilegt og erum búin að vera á alþingi íslendinga samanlagt yfir sextíu ár þau þekkja ekki önnur vinnubrögð og nýir þingmenn sem komu inn árið tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og níu hvar er ferski andblærinn sem átti að fylgja þeim hvað hugsa þau stundum þegar þau sitja á þingflokksfundum og hlusta á ræður þessara foringja sem ætlast til að þeim sé fylgt í einu og öllu ég ætla bara að hæla vinstri grænum eða þeirri deild innan vinstri grænna sem hefur staðið í lappirnar í icesave málinu þau fengu aðeins á baukinn forustumenn ríkisstjórnarinnar þar og við erum búin með þessum vinnubrögðum að spara þjóðinni tugi eða hundruð milljarða króna og við skulum halda áfram að vinna með þessum hætti þannig að lýðræðið inni virki að ekki tveir aðilar hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra geti bara gefið einhverjar fyrirskipanir til sinna þingmanna og þeir hlýða því í blindni við þurfum að yfirgefa þessa tíma það er kannski þessi hugsun og það eru kannski þessi vinnubrögð sem hafa leitt okkur